Szeretném felhívni a figyelmet a Lisszaboni Szerződésen belül a fogyatékos emberekkel kapcsolatban az Alapvető Jogok Chartájára. Az Európa Tanács most foglalkozik egy új, antidiszkriminációs jogszabálytervezettel, és szeretném felhívni a figyelmet három dologra. Az első, hogy a Charta szerint senkit nem lehet közvetetten, sem közvetlenül megkülönböztetni, mert valakinek fogyatékkal élő gyermeke vagy fogyatékkal élő családtagja van. A második, hogy mostantól a biztosítók nem tudják megtagadni a biztosítás megkötését, mert valakinek genetikai betegsége vagy fogyatékossága van. A harmadik, hogy az Európai Unió intézményei és a keresztény demokratikus jogokban a fogyatékkal élő emberek életminőségének tiszteletben tartása nagyon fontos.